Ik blijf van mening dat we in de Unie moeten evolueren naar een systeem waarbij erkende vluchtelingen enkel via hervestiging kunnen worden overgebracht, zodat wij weten wie binnenkomt en een maximum limiet kunnen afdwingen maar ook zodat gezinnen hun leven niet meer zouden wagen in gammele bootjes omdat ze weten dat een illegale binnenkomst niet meer met legaal verblijf wordt beloond.

Ik zou de onderhandelaars willen oproepen om de nodige ambitie en realiteitszin aan de dag te leggen en ook voldoende aandacht voor terugkeer van illegale economische migranten, zodat het draagvlak bij de bevolking vergroot. Maak het onderscheid duidelijk tussen kwetsbare vluchtelingen die in het buitenland geen veilige haven vonden enerzijds en gelukzoekers anderzijds. Ik vind het wel bedenkelijk dat het Parlement oproept tot het decriminaliseren van humanitaire hulp, een vingerwijzing naar Italië, die een ngo boot in beslag nam op verdenking van hulp aan mensensmokkelaars. Ondanks bevelen van het Italiaanse reddings en coördinatiecentrum en van de door de EU getrainde Libische kustwacht bracht de ngo de migranten naar een Europese hotspot.